virðulegi forseti þegar við horfum til stöðu efnahagsmála nú er auðvitað efst í huga að samstarfinu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn er ný lokið það samstarf reyndist okkur afskaplega vel það skapaði góðan ramma utan um efnahagsstjórnina og veitti okkur nauðsynlegan aga til að ná markmiðum um samstillta hagstjórn sem hefur reynst erfitt fyrir íslensk stjórnvöld að ná um áratuga skeið samstarfið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn gaf okkur líka færi á því að verja velferðina lánafyrirgreiðsla sjóðsins kom í veg fyrir að við þyrftum að skera eins mikið niður í ríkisútgjöldum og við ella hefðum þurft og því varð kreppan ekki eins djúp og velferðartjónið ekki eins mikið og það ella hefði orðið samstarfið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn var okkur líka mikilvægt til að breyta viðhorfi til lækkunar skulda á íslandi öfugt við það sem nokkrir hafa haldið fram upp á síðkastið þá er það alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem veitti okkur viðspyrnu og fótfestu til að kalla eftir breytingum á viðhorf til lækkunar skulda þegar alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kom hingað fyrst og samstarf við hann hófst var engin greiðsluaðlögunarlöggjöf til á íslandi og engin löggjöf til um lækkun skulda fyrirtækja eða heimila allir þurftu að fara gjaldþrotaleiðina með tilheyrandi kostnaði og erfiðleikum það var vegna ráðgjafar alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem okkur gafst fótfestu til að breyta þessu regluumhverfi fyrst með löggjöf um greiðsluaðlögun síðan með löggjöf um sérstaka skuldaaðlögun og öllum þeim löggjafarumbótum sem við höfum farið í á síðustu missirum sem hafa auðveldað lækkun skuldastöðu heimila og fyrirtækja niður í það sem greiðslugeta þeirra stendur undir þannig var það samstarfið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem hjálpaði okkur við skuldaaðlögunina

annarra en sjóðurinn hefur lagt mikla áherslu á að fjármálafyrirtækin sjálf lækkuðu skuldir heimila og fyrirtækja niður í það sem greiðslugeta stæði undir skuldaúrvinnsla fyrirtækjanna vegna þess að hún hefur verið gerð nokkuð að umtalsefni hefur gengið mjög vel eftir að við tókum föstum tökum á henni með bönkunum fyrir ári síðan og það eru horfur á að allir stóru bankarnir nái að ljúka skuldaúrvinnslu fyrirtækjanna fyrir árslok að mestöllu leyti við sjáum þess þegar stað í auknum umsvifum í hagkerfinu það eru hins vegar veikleikar í íslenska efnahagslífinu sem hafa alltaf verið til staðar og við sjáum betur núna þegar við höfum greitt úr bráðavandanum það er skortur á samkeppni í mjög mörgum greinum mjög margar greinar búa við þær aðstæður að fákeppni er þar ráðandi vátryggingamarkaðurinn fjármálamarkaðurinn olíumarkaðurinn og svo framvegis og svo framvegis þetta þekkjum við og það er markmið að brjóta upp þessa einokunarstöðu með sama hætti eru fjölmargar greinar sem eru verndaðar fyrir samkeppni vegna ýmiss konar hafta sem er að finna í lögum stærstur hluti matvælaiðnaðarins innlenda í landbúnaðarframleiðslu er gott dæmi um það við þurfum að auka samkeppni í hverri grein til að auka verðmætasköpun í landinu

sjávarútvegur og álframleiðsla og þaðan koma meira en helmingur útflutningsteknanna en þessar greinar eiga það sammerkt að lifa í sjálfstæðu hagkerfi báðar tvær og vera ótengdar sveiflum hinnar íslensku krónu hvað segir það okkur um skynsemi íslensku krónunnar

byggja á öðru en íslenskri krónu og það er auðvitað áfellisdómur yfir stöðunni og samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs að þrátt fyrir að við höfum nú á þrjú ár verið með raungengi um tuttugu prósent undir meðaltalsraungengi hefur engin raunaukning orðið í útflutningi það segir okkur að það eru miklir veikleikar í íslensku efnahagslífi og samkeppnisgetu skortir það er forsenda að auka nýsköpunargetu hagkerfisins og samkeppnishæfni þess draga úr einhæfni atvinnulífsins fjölga stoðunum sem við stöndum á við höfum ráðist í átak til að auka á menntun vegna þess að það er nauðsynleg forsenda þess að hugmyndafyrirtækin geti vaxið þau geti nýtt sér tækifærin því þau skortir í dag starfsfólk með menntun til að geta vaxið hér á landi við þurfum að brjóta upp stöðnun og auka samkeppni og við þurfum að senda skýr skilaboð um það að ísland er opið fyrir erlenda fjárfestingu og þar skal ég alveg hreinskilnislega segja að þar skuldar þessi ríkisstjórn þjóðinni skýr svör við þurfum að taka það algerlega skýrt fram að ákvæði stjórnarsáttmálans um að við sækjumst eftir erlendri fjárfestingu sé annað en orðin tóm ísland er opið fyrir erlendri fjárfestingu og á að vera það við þurfum virðulegi forseti að sækja fram við þurfum að takast á við kyrrstöðuna og varðstöðu um sérhagsmuni í hverri grein og þar þurfa allir flokkar í þessum sal að líta í eigin barm við höfum aftur og aftur orðið vitni af því í þessum sal að menn hafa tekið sérhagsmuni einstakra atvinnugreina og einstakra hópa fram yfir þjóðarhagsmuni af aukinni samkeppni af auknum krafti í atvinnulífinu að aukinni útflutningssókn við skulum sameinast um að sækja fram fyrir kraftmikið íslenskt athafnalíf sem er alþjóðavætt er opið fyrir nýjungum getur